Wiele jest gorzkiej prawdy w tym Pana pytaniu, ale ta prawda raczej źle mówi o aktualnym polskim rządzie, który nie radzi sobie z właściwym i trafnym wykorzystaniem środków europejskich na poprawę infrastruktury kolejowej niż z kwestią bardziej generalną związaną z dyrektywą, o której tutaj dyskutujemy.